virðulegi forseti ég ætla að flytja þingsályktunartillögu um endurbætur á björgunarskipum slysavarnafélagsins landsbjargar þar sem alþingi ályktar að fela

fyrsta björgunarskipið kom síðan til landsins nítján hundruð tuttugu og níu var gefið hingað af kaupmanni í reykjavík þorsteini jónssyni og hans konu og markaði tímamót í björgunarsögu okkar það skip fengum við á þeim tíma frá bretlandi í gegnum þau björgunarsamtök sem við höfðum átt svo árangursríkt og gott náið samstarf við á undanförnum árum það var árið tvö þúsund og tvö sem var ákveðið var að fara í endurskipulagningu á útgerð og rekstri þessara skipa gerð skipa í kringum landið var samræmd viðhald og þjálfun áhafna var tekin til endurskoðunar sett metnaðarfull áætlun um það og vinna við það og lagt af stað fjöldi skipa samkvæmt þessari endurskipulagningu var fjórtán þau eru staðsett í reykjavík hafnarfirði rifi snæfellsnesi patreksfirði ísafirði skagaströnd siglufirði raufarhöfn vopnafirði neskaupstað höfn í hornafirði vestmannaeyjum grindavík og sandgerði á bættust við nýir staðir í þessa áætlun sem voru hafnarfjörður patreksfjörður skagaströnd vopnafjörður og höfn áður voru skip á þeim stöðum sem ég taldi upp það var ákveðið að taka í notkun svokölluð armskip sem við höfum fengið frá systursamtökum okkar í bretlandi þetta eru öflug skip sem við erum að fá svona fimmtán til átján ára og þeir eru að taka úr sinni þjónustu reynsla af þessum skipum er mjög góð og hafa svona skip verið í nokkur ár þau elstu á íslandi útbúnaður þeirra er góður og þau eru sérstaklega hönnuð og byggð með tilliti til þeirra verkefna sem þau eru notuð í það fer vel um áhöfn í þessum skipum og þau eru þar sem kallað er eða skip sem hægt er að senda út við mjög erfiðar aðstæður við höfum fengið þessi skip í mjög góðu standi systursamtök okkar í bretlandi eru mjög öflug og hafa haft mjög mikið fjárhagslegt bolmagn til að þróa smíði þessara skipa og reynsla af þeim er mjög góð það snýst um það að skrokkar og allur búnaður í þessum skipum er eins og best verður á kosið en það er hægt að gera þau enn öflugri með þeim breytingum sem ég á eftir að rekja hér á eftir rekstur og einstakt þetta byggist eins og annað á sjálfboðaliðastarfi það þýðir að það eru engar greiðslur til áhafna það er ekkert orlof það er ekkert veikindafrí ef menn þurfa að fara frá ef menn geta ekki staðið vaktina þá koma aðrir inn þannig er rekstrarkostnaður við þessi skip í algeru lágmarki og enginn kostnaður við mannskap annar en sá að það eru vélstjórar í hlutastörfum þar sem þetta eru það stór skip að þau þurfa reglubundið viðhald rekstrarkostnaður á hverju skipi er áætlaður í dag um fimm til sjö milljónir króna það þýðir það að heildarkostnaðurinn við þetta verkefni hjá slysavarnafélaginu er áttatíu til hundrað milljónir á ári í dag er framlag ríkisins til þessa rekstrar sérstaklega þrjátíu og sjö milljónir þrjátíu og sjö milljónir kostar það ríkið í dag sem sagt að reka fjórtán öflug björgunarskip hringinn í kringum landið við höfum systursamtök í öðrum löndum þegar kemur að sjóbjörgunarþættinum það er hefð fyrir svipuðum samtökum og við rekum á íslandi í bretlandi frakklandi og á norðurlöndum þýskalandi og það er dálítið fróðlegt að bera síðan saman möguleika þessara stóru landa til að standa í þessum rekstri sem byggður var í grunninum á sjálfboðavinnu alveg eins og hjá okkur á íslandi en hefur í áranna rás hjá þeim alltaf orðið erfiðara og erfiðara að halda slíkri útgerð úti á sambærilegum skipum hjá þessum systursamtökum okkar eru orðnir launaðir starfsmenn að einhverjum hluta á þeim stöðum þar sem þau eru þeir hafa sem sagt færri sjálfboðaliða og þeir hafa færri reynslubolta það er það sem er svo mikilvægt hjá okkur að við gerum mjög strangar kröfur um þjálfun námskeið í sjóbjörgunarfræðum fyrstu hjálp áhafnanámskeið á bátana en áhafnirnar eru að stóru hluta víða um landið sjómenn sjómenn sem hafa mikla staðþekkingu og mikla reynslu menn sem hafa verið á sjó menn sem eru á sjó og eru tilbúnir til að taka að sér þessi verkefni

og það eru fjölmörg dæmi þess að hann hefur skipt sköpum í því að bjarga mannslífum þannig höfum við fjölmörg dæmi nýleg frá vestmannaeyjum grindavík og mörg önnur

var það sem skipti öllu máli menn voru dregnir nær dauða en lífi úr sjónum það getur líka skipt sköpum að þessi skip sem kannski eru ekki svo stór en þau hafa samt sem áður ráðið úrslitum þegar kemur að því að koma til aðstoðar stórum skipum sem lenda í vandræðum jafnvel í innsiglingum rétt fyrir utan og hafa þá getað hjálpað þannig til að verðmæti og mannslíf hafa bjargast þannig er ekki langt síðan björgunarskipið í grindavík tók það flutningaskip sem varð vélarvana í innsiglingunni og var við það að reka upp og náði að snúa því þannig að það rak inn í höfnina aftur ef þetta skip hefði farið upp í innsiglingunni þá hefðu afleiðingarnar orðið hrikalegar það er mikilvægt að hafa þetta þéttriðna net fjórtán skip eru árangurinn af því verkefni sem við fórum í tvö þúsund og tvö sem við köllum að loka hringnum

slysavarnafélagið landsbjörg hefur gert samning við landhelgisgæsluna og dómsmálaráðherra sá samningur var gerður árið tvö þúsund og fimm um aðkomu landhelgisgæslunnar að þessum skipum og nýtingu þeirra við þau störf sem þeir þurfa að sinna það felur í sér að starfsmenn landhelgisgæslunnar yfirmenn landhelgisgæslunnar geta hugsanlega farið um borð í þessi skip og farið með þeim í eftirlitsferðir eða aðra þá leiðangra sem þarf til að sinna verkefnum sem eru á borð við landhelgisgæslu landhelgisgæslan hefur nú sett sérstök námskeið og haldið þau fyrir áhafnir þessara skipa gagnvart þessu verkefni sérstaklega og haldið það með áhöfnum nokkurra skipa nú þegar það gefur auga leið að með allt þetta hafsvæði er við þurfum að sinna og þessa löngu og miklu strandlengju sem við höfum þá er nánast útilokað fyrir landhelgisgæsluna að sinna svo vel sé öllum þeim verkefnum sem þeir þurfa að sinna með þeim takmarkaða skipakosti sem þeir hafa

þá gera tvö til þrjú skip kannski ekki svo stóra hluta á nærsvæðinu getum við sagt þegar nær kemur ströndinni það getur því verið mjög hagkvæmt rekstrarlega séð að styrkja enn frekar þessa útgerð til að hún geti verið betur í stakk búin til að sinna þeim fjölbreyttu verkefnum sem á þarf að halda það liggur fyrir virðulegi forseti að það er nauðsynlegt að fara í ákveðna endurbygging á þessum skipum að því leyti að það þarf að skipta um vélbúnað í þeim það er margt sem fæst með þeim breytingum það er meiri siglingahraði það eru lengri siglingavegalengdir og fer hraðinn úr því að vera kannski sautján til átján mílur upp í tuttugu og þrjú til tuttugu og fjórar mílur og það má segja að allur annar búnaður skipsins eins og skrokkur og annar búnaður sé að líftími hans sé það langur til viðbótar að breytingar sem þessar mundu duga til að tryggja rekstur þessara skipa um nokkuð langan tíma það er einnig mögulegt að það verði hugsanlegt að bæta við fimmtánda skipinu það hefur verið horft til húsavíkur þar sem er mikil ferðaþjónusta og þó nokkur útgerð og það hefur verið horft til þess að það væri æskilegt að bæta við skipi af þessari stærð á því svæði það hefur einnig verið horft til þess og kom fram í skýrslu sem nefnd á vegum slysavarnafélagsins skilaði af sér í þeirri nefnd voru fulltrúar frá landhelgisgæslunni og frá slysavarnafélaginu og skólastjóri slysavarnaskóla sjómanna um mikilvægi þess að setja upp mögulega stærri skip á ákveðnum svæðum og var sérstaklega í þeirri skýrslu nefnt að ísafjörður og sandgerði og sérstaklega ísafjörður væri

aukin verkefni á svo mörgum af þessum svæðum tengjast einnig auknum siglingum skemmtiferðaskipa og að auki komu smábáta til landsins og ferðamanna sem eru á afskekktum stöðum mikið af erlendum skemmtibátum yrði í að skoða rekstur á enn stærra skipi og enn öflugra skipi þá eru þetta staðirnir sem verið er að horfa til það þarf ekki að velkjast fyrir neinum það mikilvæga öryggi sem björgunarsveitir landsins veita okkur til lands og sjávar og það þarf ekki að hafa mörg orð um þann þjóðhagslega ávinning sem er af þessu rekstrarfyrirkomulagi það verður vart mælt í fjármunum það má segja að kannski á þessum síðustu og verstu tímum þar sem liggur fyrir að við munum þurfa tímabundið alla vega að draga saman í okkar ríkisrekstri þá sé kannski enn vænlegra að fjárfesta meira í þeim mannauði

og skapa því vettvang til að geta sinnt enn öflugra og meira starfi rekstur þessara björgunarsveita félagsins er mjög stór í hlutfalli við aðra hluti í þeirra rekstri enda er um að ræða öflug og stór skip sem geta brugðist við við erfiðar aðstæður það framlag sem verið er að tala um hérna virðulegi forseti ef tekin yrði ákvörðun um það að endurnýja vélbúnað þessara skipa á fimm árum þá er verið að tala um fjörutíu og fimm milljónir á ári sem félagið þyrfti að fá til að geta endurnýjað um það bil þrjú skip eða vélbúnað í þremur skipum á ári þarna er verið að ræða um framlag til að skjóta styrkari stoðum undir þessa mikilvægi starfsemi og leggja lið við þessa mikilvægu endurbyggingu það er full ástæða til að skoða síðan þann möguleika sem ég nefndi hérna áðan að félagið geti útvegað sér stærri skip í samvinnu við þessi systurfélög okkar og vinafélög í evrópu hefur félagið getað fengið þessi stóru og öflugu skip þau félög eiga enn stærri og öflugri skip sem þau afsetja á ákveðnum tíma og ekki ástæða til að ætla annað en þau standi íslendingum til boða það ríkir mikið traust milli þessara aðila og það hafa sagt mér forsvarsmenn stórra björgunarsamtaka í evrópu systursamtaka félagsins að þau treysti íslendingum einum til að taka að sér svona stór skip það eru aðrir sem vilja fá þau margir aðrir víðar en þeir treysta okkur af því að við höfum sýnt þar ábyrgð og höfum þann mannskap til að takast á hendur þessi verkefna hagkvæmnin er ótvíræð og það má nefna það í sambandi við nýja landhelgisáætlun sem var lögð fram að það má nefna það í sambandi við nýja landhelgisáætlun sem var lögð fram að það er reiknað með að kostnaður og aukið úthald varðskipa verði um tvö hundruð fimmtíu milljónir á næsta ári þannig að þegar kemur að því að ræða þessi framlög þá eru þetta smáaurar ef maður ber það saman við allt annað á þessum vettvangi meðflutningsmenn mínir á þessari þingsályktunartillögu eru þingmenn allra stjórnmálaflokka sem eiga fulltrúa á alþingi það kristallast þar sú pólitíska samstaða sem er og hefur verið um að standa vörð um þetta merka starf í okkar samfélagi